În această interpretare, procesul s ar bloca încă mai mult, el se află în impas și s ar produce o deraiere suplimentară.

Cred, de altfel, că tocmai evenimentele recente ne arată că este nevoie de un progres semnificativ în procesul de pace și că, în acest sens, avem nevoie de un leadership european, în primul rând pentru ca data limită stabilită pentru realizarea unui acord, septembrie 2011, să fie respectată. Din această perspectivă aș vrea să o felicit pe Înalta Reprezentantă pentru angajamentul pe care l a demonstrat, pentru eforturile făcute în ultimele luni. Pentru a realiza în practică soluția celor două state și pentru a avansa cauza unei păci globale arabo israeliene, cred că trebuie să aducem, din nou, cele două părți la masa negocierilor și, în acest sens, inițiativa cvartetului de a consulta separat negociatorul israelian și cel palestinian este un prim pas.

Trebuie, însă, să avem grijă ca schimbările care se produc să nu ducă la o revizuire a angajamentelor asumate anterior de către unele țări din regiune în raport cu Israelul.